Valóban fontos eredmény, hogy a garancia alkalmazásának négy évében több mint 7 százalékponttal csökkent az ifjúsági munkanélküliek aránya.

Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a tagállamoknak mihamarabb növelniük kell a helyi szintű foglalkoztatási közszolgálatok hatékonyságát, illetve be kell vonniuk az ifjúsági szervezeteket a döntéshozatalba. Továbbá támogatom, hogy a tagállamok adjanak átfogó képet az ifjúsági garancia végrehajtásának költségeiről. Végül főleg a magyarországi oktatási és ifjúságpolitikai helyzetet figyelembe véve döntő fontosságúnak tartom a nemzeti oktatási rendszerek hiányosságainak kijavítására tett javaslatot, hiszen a strukturális munkaerőhiányhoz kapcsolódó problémák egyértelműen visszavezethetők az elhibázott oktatáspolitikai döntésekre.